Voorzitter, ik heb een vraag in verband met de agenda van woensdag. Dan krijgen we een verklaring van de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, mevrouw Ashton, over de situatie in Turkije.